Domnule președinte, Liviu Pop, un pădurar din România, a fost ucis zilele trecute în timp ce apăra pădurea de hoții de lemn. În ultimii ani, alți cinci pădurari au murit Răducu Gorcioia, Ieronim Oul, Dănel Boboc, Victor Chiriță, Gheorghe Dogaru. Comisia Europeană a lansat anul acesta un raport în care afirma că România face progrese în lupta cu tăierile ilegale. În documente, situația pare sub control, desigur, însă realitatea este cu totul alta. Un reportaj Recorder dezvăluie cum un sistem piramidal format din politicieni, din autorități de control, din persoane private face ca 33 din tăierile de copaci din România să fie, de fapt, ilegale.

Cât despre cei care nu mai sunt printre noi, vreau să spun familiilor lor, de la această tribună, că ei sunt eroi ai unei lupte încrâncenate între bani și dreptul nostru la natură și la viață.